cien años después de 1917, un fantasma recorre Europa, pero no es el fantasma del comunismo del de Marx que inspiró a los bolcheviques. Es el fantasma del populismo, a menudo teñido de nacionalismo reaccionario, lo que nos recuerda algunas lecciones importantes. La primera es que nunca ningún derecho ni ninguna libertad está conquistado para siempre, tampoco en la Unión Europea. La segunda, que es una triste paradoja mantener la resistencia a un régimen fenecido resucitando sus fantasmas. Y eso le puede pasar a quien mantenga una retórica antisoviética o antirrusa imitando al régimen de Putin, o al que mantenga una retórica antifascista o antifranquista cuarenta y dos años después de muerto Franco mientras practica desde alguna instancia de poder político una restricción del pluralismo, de las libertades, o una negación de las diferencias y del derecho a convivir bajo la ley y el Derecho, rompiendo el Estado de Derecho.